Tisztelt Elnök Asszony! Az EP választás közeledtével egyre többet beszélünk a szélsőséges politikai pártok lehetséges szerepvállalásáról. Nem elég erről a témáról elvi szinten beszélni. Azt is meg kell néznünk, hogyan segít legitimálni egyik másik itteni tag pártunk az otthoni szélsőségeket. Példaként sajnos országomat, Szlovákiát is felhozhatom. Ott az EPP egyik tagpártja, a Most Híd és a szocialisták egyik tagpártja a Smer állt össze koalícióba egy nacionalista párttal, a Szlovák Nemzeti Párttal. Az eredmény a két, önmagában is problémás EPP és szocialista tagpárt teljesen hozzázüllött a nacionalista partnerhez. A korrupció erősödött az országban. Sokak szerint ez tartja össze a koalíciót. A jogállamiság oda süllyedt, hogy újságírót gyilkoltak, most pedig egy olyan törvényt is elfogadtak, amely tiltja más országok, így EU tagállamok himnuszának eléneklését is rendezvényeken, és a tiltást megszegő jogi személyeket 7000 euróig terjedő bírsággal is sújthatja. Ez elfogadhatatlan, tisztelt Európai Bizottság, tenni kell, cselekedni kell.